Als Europa niet met één stem weet te spreken, is het machteloos en kan het niet de rol spelen die het zou kúnnen spelen.